Si vous souhaitez un débat équilibré, chers collègues, pouvez vous nous dire à quel meurtre, à quel attentat, à quelle agression contre un étranger, contre un homosexuel ou contre un quelconque regroupement de personnes vous pensez à propos de ce vous appelez l'extrémisme de gauche? Aujourd'hui, réprimer l'extrémisme de droite, c'est tout simplement réprimer des criminels de droit commun, vous en convenez, vous n'êtes pas capables de citer un seul exemple comparable à ce que vous appelez, vous, l'extrême gauche.